þakka fyrir að umræða um landamærahindranir á norðurlöndum ekki hafa verið sett á dagskrá þingsins þessa dagana fer fram sams konar umræða í þjóðþingum hinna norrænu ríkjanna það er í samræmi við í umboði samstarfsráðherra norðurlanda þannig að þessi umræða fer fram á öllum norðurlöndum um þessar mundir landamærahindranir sem við köllum líka stjórnsýsluhindranir hafa notið forgangs í norrænu samstarfi mörg undanfarin ár og á vegum norrænu ráðherranefndarinnar hefur verið unnið skipulega að afnámi þeirra eftir ýmsum leiðum markmiðið er auðvitað okkur öllum ljóst háttvirtum þingmönnum það er við getum unnið og numið og starfað þvert á landamærin hér á norðurlöndunum og horfum á þetta sem eitt svæði þessi vettvangur um landamærahindranir eða grensehindringsforum tók til starfa á árinu tvö þúsund og sjö og var það í samræmi við ákvæði forsætisráðherra norðurlanda í þessari nefnd sitja gamalreyndir stjórnmálamenn og embættismenn og hefur nefndin umboð til að þrýsta á um það við þar til bær stjórnvöld á norðurlöndum að þau beiti sér fyrir afnámi óþarfa hindrana í stjórnsýslu landanna sem kemur í veg fyrir að norrænir samstarfssamningar nái fram að ganga það er óhætt að segja það að til að byrja með var ekki gert endilega ráð fyrir því að landamærahindranir yrðu varanlegt viðfangsefni í norrænu samstarfi það er í raun og veru svo að án norrænnar lagasamræmingar koma í sífellu nýjar hindranir fram

þar eru aðstæður mismunandi til að mynda þegar kemur að innleiðingu á tilskipunum evrópusambandsins ekki öll norðurlöndin eru í evrópusambandinu ísland og noregur eru utan þess þannig að staðan þar er annars eðlis en í svíþjóð finnlandi og danmörku svo ekki sé minnst síðan á sjálfsstjórnarlöndin færeyjar grænland og álandseyjar mismunandi túlkun og beiting þessara tilskipana er þekkt vandamál í löndunum og getur leitt til nýrra hindrana það má því eiginlega segja að á meðan lagaramminn þróast á norðurlöndum er þetta viðfangsefni komið til að vera það er núna í undirbúningi að móta sameiginlega norræna stefnu um starfið gegn landamærahindrunum sú stefna á að gilda frá árinu tvö þúsund og fjórtán þannig að það er ljóst að við lítum á þetta sem forgangsmálefni og við teljum að þetta muni verða til áframhaldandi umræðu helsingfors samningurinn það má kalla hann stofnskrá norræns samstarfs á honum hvíla hinir eiginlegu norrænu samningar sem voru gerðir til þess að auðvelda flutninga fólks til lengri eða skemmri tíma milli landanna og stuðla þannig að samkennd hinna norrænu frændþjóða efla þekkingu á norðurlöndum og treysta samkeppnisfærni norðurlanda sem svæðis það hefur auðvitað líka verið mikið áhersluefni á undanförnum árum í norrænu samstarfi það er að horfa á norðurlöndin sem eitt svæði og hvernig við getum nýtt það okkur til framdráttar það er að horfa á norðurlöndin sem eitt svæði til að kynna þegar kemur að markaðssetningu á norrænum

dæmi sem mér er kunnugt það er til að mynda norræna tölvuleikjaverkefnið sem hefur tekist einstaklega vel núna eru kominn vaxtarsproti sem er norræn útflutningsskrifstofa á norrænni tónlist sem ég held að sé mjög spennandi verkefni þannig að ég held að þetta liður í því að vi höldum þessari norrænu markaðssetningu og norrænu hugmyndaxxx er auðvitað að við upplifum þessa samkennd á svæðinu sjálf við sem búum hérna og getum ferðast auðveldlega á milli og unnið og numið á milli ég nefni samninga um frjálsa för innan norðurlanda sameiginlegan vinnumarkað frelsi til að stunda nám í því norræna ríki sem hver og einn kýs samning um almannatryggingar og um félagslega aðstoð og þjónustu þessir samningar hafa verið og eru enn gríðarlega mikilvæg fyrir okkur íslendinga enda felast í þeim miklir möguleikar bæði fyrir einstaklinga en líka fyrirtæki og stofnanir við erum vön því að geta nýtt okkur þau tækifæri sem bjóðast með norrænu samningunum fólk tekur í raun og veru því sem sjálfsögðum hlut og ætlast til þess að geta flutt hindrunarlítið innan norðurlanda til að stunda nám eða vinnu íslendingar hafa getað sótt félagslega þjónustu og notið félagslegs öryggis á sama hátt og heimamenn þegar þeir dvelja til lengri eða skemmri tíma í öðru norrænu ríki norrænu samningarnir hafa því í gegnum tíðina þjónað tilgangi sínum vel reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir víðtæka samninga koma alltaf upp tilvik þar sem einstaklingar ná ekki rétti sínum og lenda af einhverjum orsökum á gráu svæði þar sem þeir eiga hvergi rétt mál af því tagi snerta til að mynda almannatryggingar skatta tolla rétt til námslána húsaleigubóta fæðingardagpeninga og margt fleira það er alveg ljóst að það er ekki unnt að leysa allan vanda en mörgum sem eiga rétt samkvæmt samningum eða lögum er hægt að leiðbeina og aðstoða ég minni á upplýsingaþjónustu norrænu ráðherranefndarinnar halló norðurlönd hún var á sínum tíma sett á laggirnar árið tvö þúsund og eitt til þess að leiðbeina eins á flytja á milli norrænu landanna í samskiptum sínum við stjórnvöld þjónustan veitir almennar upplýsingar um réttindi og skyldur og nauðsynlegan undirbúning til að menn missi ekki sín lögbundnu réttindi við flutning en hún veitir líka upplýsingar og leiðbeiningar til þeirra sem hafa lent í erfiðleikum vegna þess að þeir eru búsettir í öðru norrænu landi en heimalandinu þannig að upplýsingaþjónustan hefur reynst gott verkfæri til að greina hindranir og koma upplýsingum um þær til stjórnvalda í löndunum

eða fær rangar upplýsingar starfsfólk opinberra stofnana á norðurlöndum þekkir til að mynda ekki endilega norrænu samningana og réttaráhrif þeirra túlkun á framkvæmd samninganna getur einnig verið mismunandi milli landa og ákveðinnar tregðu hefur líka gætt til að leiðrétta rangar ákvarðanir enda þótt unnt sé að sýna fram á að svo hafi verið þannig getur fólk hæglega lent í miklum ógöngum í samskiptum við opinberar stofnanir sem getur reynst erfitt að rata úr á vegum þessarar upplýsingaþjónustu halló norðurlönd hafa verið haldin námskeið fyrir starfsmenn í ýmsum lykilstofnunum á norðurlöndum til þess að upplýsa um norrænu samningana og koma í veg fyrir að svona hindranir væru til landamæri íslands liggja ekki að neinu öðru ríki ef við miðum við þann skilning að landamæri séu lína eða mörk ímynduð eða áþreifanleg sem aðgreinir tvö ríki staða okkar er því frábrugðin sem er annars staðar á norðurlöndum þar sem landamæri liggja saman og fólk á auðveldara með að búa í einu landi og stunda nám eða störf í grannlandinu þær hindranir sem upp hafa komið varða einkum samganginn milli svíþjóðar danmerkur finnlands og noreg þó við íslendingar höfum hingað til verið svo lánsöm að margar þær hindranir sem hafa orðið á vegi okkar hefur verið unnt að leysa með góðum vilja skemmst er að minnast nafnamálsins svokallaða þar sem lagabreytingar þurfti til í svíþjóð og danmörku til að gera okkur kleift að nota okkar séríslenska nafnakerfi þegar við nefnum börnin okkar þegar þau fæðast þar það er nýta föðurnöfnin þannig að þetta er til að mynda mál sem unnt var að leysa hins vegar og það er nú ekki síst ástæðan fyrir því að ákveðið var að halda þessa umræðu ekki aðeins hér á landi heldur annars staðar á norðurlöndum líka á svipuðum tíma þá hafa á undanförnum missirum komið upp nokkur dæmi um landamærahindranir og þessi dæmi kunna að gefa til kynna aukna tilhneigingu til þess að sniðganga norrænu samningana og virða þá að vettugi ég minni á það dæmi þegar svíar breyttu gegn betri vitund inntökureglum í sænska háskóla á þá leið að námsmenn með erlend stúdentspróf lentu í sérstökum úrtakshópi sem ekki gat keppt um námsvist í sænskum háskólum á sama grunni og sænskir námsmenn norrænir námsmenn lentu í þessum hópi sem stríðir gegn norræna samningnum um jafnan aðgang að æðri menntun þessu var að vonum mótmælt harðlega enda hafði þeim samningi ekki verið sagt upp og stendur reyndar til að endurnýja hann á þessu ári þessu var mótmælt ekki aðeins af íslendingum heldur líka af öðrum norrænum þjóðum gagnvart svíum bæði á vettvangi norrænu menntamálaráðherranna á vettvangi norðurlandaráði og væntanlega í starfsnefnd norðurlandaráði sem fer með menntamál svíar ákváðu í kjölfar þessa að breyta reglunum á nýt til þess að leiðrétta þetta misræmi sú breyting mun gilda frá hausti tvö þúsund og tólf en eigi að síður er það alvarlegt umhugsunarefni að þessar breytingar á inntökureglunum hafi náð fram að ganga í trássi við norrænan milliríkjasamning og það hafi tekið þennan tíma að fá þeim breytt til baka þrátt fyrir að á þessu hafi strax í raun og veru verið vakin athygli af hálfu hinna norrænu ríkjanna annað dæmi er það að á undanförnum missirum hefur það færst í vöxt að íslenskir námsmenn í svíþjóð fá ekki aðgang að försäkringskassan sem er systurstofnun tryggingastofnunar ríkisins en án þess njóta þeir ekki mikilvægra félagslegra bóta eins og til að mynda barnabóta húsaleigubóta og greiðslna í fæðingarorlofi þetta er flókið mál og tengist því að nýjar e s b reglugerðir tóku gildi árið tvö þúsund og tíu milli e s b ríkjanna og komu í stað eldri almannatryggingareglugerða fram að því höfðu ekki verið nein vandkvæði fyrir íslenska námsmenn að fá bætur almannatrygginga í svíþjóð enda um það samið í norrænum samningi að þeir sem skráðir eru í þjóðskrá viðkomandi lands og með fasta búsetu þar skuli vera tryggðir á sama hátt og heimamenn með innleiðingu nýju reglugerðarinnar voru því tekin upp ný viðmið og breyttu svíar fyrri framkvæmd gagnvart norrænum borgurum þvert á ákvæði norðurlandasamningsins um almannatryggingar því er haldið fram af hálfu svía að e s b reglurnar gangi framar honum það er ekki komin niðurstaða í þetta mál sem er erfitt viðureignar en mér er kunnugt um að unnið hefur verið að því í velferðarráðuneytinu ég vænti þess að velferðarráðherra hæstvirts sem mun tala hér á eftir muni upplýsa þingið um stöðu þess svía taldi ljóst að þetta mál yrði leyst á þessu missiri og taldi það fyrst og fremst snúast um innleiðingu þessarar reglugerðar hér á íslandi og í noregi en íslendingar og norðmenn hafa haft uppi mótmæli gegn þessu máli og ef á tekið þetta upp einmitt á þeim vettvangi samstarfsráðherra velferðarráðherra eins og ég segi mun væntanlega skýra það námar fyrir okkur enda málið mjög flókið á sínum tíma voru norrænu samningarnir mikið framfaraspor í samskiptum norðurlanda fyrir ísland skiptu þeir mjög miklu máli þeir greiddu götu einstaklinga og fyrirtækja á norðurlöndum og þeim fylgdi áður óþekkt frelsi á meðan þeir eru enn í gildi og á meðan þeim hefur ekki verið sagt upp er

sem brennur mest á bæði þingmönnum sem sitja í norðurlandaráði sem og ráðherrum það eru ýmsar slíkar hindranir uppi líka í viðskiptalífinu sem er mikilvægt að taka til umræðu þetta eru þær fyrirspurnir sem kveður mest að til að mynda þegar við ræðum þessi mál á vettvangi norðurlandaráðs þannig að það er mikilvægt að við íslendingar ræðum þetta hér líka út frá þessum breiða sjónarhóli og horfum á þetta út frá ólíkum geirum hvernig þessi mál horfa við okkur þannig að við sem sitjum sem samstarfsráðherrar eða aðrir ráðherrar og funda með norrænum kollegum okkar geti tekið þá afstöðu íslands upp á þeim vettvangi og barist fyrir afnámi sem flestra þessara hindrana